Všeč mi je film Še vedno Alice. Realno opisuje življenje ženske s sodobno boleznijo demenca. Sploh se ne zavedamo, da se ta lahko počasi prikrade v naše življenje in ga spremeni na slabše. In najhuje je, da vse pozabimo in na koncu sploh ne vemo, kdo smo. Ta film opisuje srečno družino s tremi otroki. Mama je zelo izobražena profesorica na eni fakulteti. Je zelo stroga in pravična do študentov, tako da je zelo priljubljena. Napiše tudi priročnik oziroma knjigo o svojem predmetu. Ta je študentom v veliko pomoč pri učenju. Kar naenkrat pri pripravi praznične večerje ne zna skuhati tistega, kar je kuhala že celo življenje. Poiskala je stari recept in otroci z možem vred so zelo začudeni: "Kako ne znaš?" Saj vedno to kuhaš. Začela je izgubljati razne predmete. Ni niti vedela, kje ima po omarah v kuhinji kaj pospravljeno. Tako da je na predale nalepila listke z napisi. Ko je šla teč, se je izgubila v svoji soseski. To je povedala možu in sta šla na pregled k specialistu. Ta je takoj postavil diagnozo demenca. Potem se zdravstveno stanje počasi slabša. Učiti ni več zmogla, životarila je v glavnem doma, pod stalnim nadzorom. Bili so dnevi, ko je bila popolnoma zdrava, in dnevi, ko je bila popolnoma izgubljena. Zelo mi je všeč Bled. Tukaj je edini slovenski otok. Lahko se sprehajam okrog jezera, grem na blejski grad. Bled je kar star kraj. Glavna znamenitost so blejske kremšnite. Večina obiskovalcev tega kraja si jih tudi privošči. Na otoku je lepa cerkvica. Tja se pripelješ s pletno. Lepo vzdrževan je grad na visoki pečini. Voda je kristalno čista, labodi in račke mirno plavajo. Od doma grem v Krtini na avtocesto. Peljem se okrog Ljubljane in zavijem desno v smeri Jesenice. Iz avtoceste grem v Lescah in nadaljujem do Bleda. Parkiram na urejenem parkirišču in nadaljujem peš ter občudujem lepoto tega kraja. Všeč mi je poklic vzgojiteljice. Vedno se ukvarjaš z majhnimi otroki. V vrtcu vzgojiteljica poskrbi za dobro počutje svojih otrok. Da niso lačni, žejni, gredo počivat, se sprehajajo, igrajo na igralih in z raznimi igrami, žogami. Seveda se tudi učijo, ustvarjajo in pojejo. Otrokom se krepi spomin, če se učijo veliko pesmic. V prvi vrsti pa je potrebno poskrbeti za njihovo varnost tako, da se ne poškodujejo, padejo ali da ne pogoltnejo kakšnih manjših predmetov. Seveda ni potrebno poudariti, da ima vsaka vzgojiteljica rada svoje otroke in oni njo. So prijatelji in otroci ji zaupajo. Všeč so mi sirovi štruklji. Zamesim mehko testo iz moke, jajca, tople vode, olja in malo soli. To počiva pol ure. Medtem pripravim nadev iz skute, smetane, jajca in malo soli. Potem razvaljam testo in namažem z nadevom. Zavijem v z drobtinami posut vlažen servet. Zavijem in zavežem s sukancem in kuham v slanem kropu pokrito okrog pol ure. Potem odcedim vodo, razrežem štrukelj in zabelim s precvrto sladko smetano. Sladka si vsak sam s sladkorjem ali medom. Včasih dodam med nadev še rozine. Všeč mi je bila knjiga Pojdi z menoj. Opisuje mestne otroke, kako so šli raziskovat na podeželje v hribovit svet. Niso imeli ne prave obutve niti toplih oblačil, pa tudi za jesti ne. Samo kartico za denar. V hribih pa ni McDonald'sa in podobnih restavracij, trgovin za vsakim vogalom. V šoli so dobili nalogo, da raziščejo nekaj, kar ni znamenito ali znano vsem. Tako so se dva fanta in eno dekle odpravili v vas, v kateri je eden od teh dveh fantov preživljal svoje otroštvo. Šli so na avtobus, že izstopili so prekmalu. Potem so hodili peš, se večkrat izgubili. Ujela jih je noč in so prespali v gozdu pri eni skali. Blizu je bila cesta in so se slišali avtomobili. Oni tega niso vedeli in jih je bilo zelo strah. Zjutraj so se razgledali, našli cesto in odšli v vas. V gostilni so se najedli in poklicali starše. Ti so prišli ponje in je bil srečen konec. Vmes pa še opisuje, kakšne razmere so imeli ti otroci doma, kakšna čudna vas je je bila ta, ki so jo obiskali, in še več zapletov. V spominu mi je ostala lanska toča. V desetih minutah so bile razbite vse strehe, tako da so bile luknje za stisnjeno pest velike. Na dvorišču, kamor je padla z dveh streh, je je bilo dve pedi na visoko. Bila je zelo grdih oblik, ne kot jajca, ampak je imela kar nekakšne rogove. Obtolkla je vse rastline, solato, kumare. Zbila je skoraj vsa jabolka in hruške, zraven se je pa še bliskalo in grmelo ter zmanjkalo elektrike. Najbolj uporabna se mi zdi motika. Z njo lahko zrahljaš zemljo, okoplješ plevel, osuješ paradižnike, da ne čutijo takoj suše. Najraje imam zimo. To pa zato, ker imam takrat največ časa. Ni potrebno saditi rastlin, jih okopavati, zalivati, negovati. Tudi na kmetiji je delo samo v hlevu. Slabe plati zime se mi pa zdijo, če je veliko snega in ga je potrebno kar naprej kidati in odmetavati. Najslabša pa je poledica. Še peš lahko padeš. Rada rešujem križanke. Mislim, da si s tem tudi malo krepim spomin. Paziti moram, da mi ne vzame preveč časa. Najbolj všeč mi je kokoška. Piščančki so zelo mehki in puhasti, kokoš pa znese jajce. Kokoši imamo zaprte v kokošnjaku. Okrog je ograja, da se lahko sprehajajo. Vsak dan jim dam jesti, svežo vodo, svežo solato in travo. Enkrat na teden jim odstranim iztrebke. Ljudje svoje hiše ogrevajo lahko na drva. Imajo krušne peči, štedilnike na trdo gorivo, centralne peči na podpih ali navadne. Lahko imajo centralne peči na pelete. Na peči je zalogovnik, v katerega natreseš pelete za cel teden. Potem to dela vse avtomatsko. Ko se ohladi do nastavljene temperature, se samodejno vžgejo peleti, in ko je dovolj topla voda, se to vse ugasne. Lahko so toplotne črpalke, lahko se ogrevajo na elektriko preko panelov ali z radiatorji ali kaloriferji. Jutri, sedmega sedmega dva tisoč enaindvajset, me bo obiskal abraham. Zato ste lepo vabljeni na kosilo pri meni doma. S seboj prinesite veliko dobre volje. Se že veselim srečanja z vami. Vse najboljše za tvoj okrogli rojstni dan. Želim ti zdravja, zadovoljstva, uspeha v življenju in vse, kar si sam želiš.